Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Posłowie! Komunizm to nie tylko polityczna dyktatura, to jest totalitarna tyrania, która dyskryminowała całe grupy społeczne, które uznawała za wrogie, i nadal to robi na przykład na Kubie. Na Kubie może w bliskim czasie dojść do zmian, ale jest kwestią otwartą, czy to będzie rzeczywista dekomunizacja czy postkomunistyczna transformacja, a więc przejęcie majątku państwowego przez tych, którzy dzisiaj rządzą, przy pozostawieniu w zależności tych, którzy dzisiaj są prześladowani. Wszystko to, co znamy z Europy Środkowej, a szczególnie jeszcze bardziej z Europy Wschodniej. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby Unia Europejska chciała stanąć po stronie rzeczywistego wyzwolenia, rzeczywistej pomocy dla tych, którzy byli prześladowani. W tej rezolucji, którą dzisiaj przyjęliśmy mamy oczywiście jak zawsze LGBTI, mamy centra edukacji seksualnej, tylko niestety ku hańbie tego Zgromadzenia odrzucono poprawkę w obronie wolności religijnej, w obronie prześladowanych chrześcijan, jak widać to nie jest grupa zasługująca na szczególną troskę Parlamentu Europejskiego.